Parce que on l'a dit les catastrophes sont, c'est vrai, de plus en plus nombreuses sur le territoire de l'Union européenne, il est important de pouvoir rassembler nos efforts, les mettre en commun.

Ceci nous permet d'utiliser nos meilleures technologies.

J'en profite pour rappeler, à propos des télécommunications, l'intérêt du numéro européen d'urgence que nous avons voulu, le 112, qui a le pouvoir de sauver la vie de milliers d'Européens au quotidien. Il est vital de mieux communiquer auprès de nos concitoyens afin qu'ils connaissent les moyens qui sont à leur disposition. Donc, le rapport de Mme Gardini prouve que nous pouvons changer radicalement le cours des choses sans bouleverser les structures existantes, en veillant bien entendu à respecter la subsidiarité, mais en mutualisant les moyens, et ceci, sans créer de structures inadéquates et coûteuses. Nous demandons à la Commission européenne d'assurer une bonne coordination de ces moyens là. Madame la Commissaire, vous nous avez dit que vous attendiez de l'aide de la part de notre Parlement, vous pouvez compter sur nous.